í annarri umferð hafa þingflokkarnir sex mínútur en í þeirri þriðju fimm mínútur hver þingflokkur þingmaður utan flokka þráinn bertelsson níundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður talar síðastur í fyrstu umferð og hefur sex mínútur röð flokkanna í öllum umferðum er þessi

vinstri hreyfingin grænt framboð

ræðumenn samfylkingarinnar verða í fyrstu umferð jóhanna sigurðardóttir forsætisráðherra árni páll árnason félags og tryggingamálaráðherra í annarri og ólína þorvarðardóttir sjöundi þingmaður norðvesturkjördæmis í þriðju umferð ræðumenn fyrir sjálfstæðisflokk verða bjarni benediktsson annar þingmaður suðvesturkjördæmis í fyrstu umferð þorgerður katrín gunnarsdóttir fimmti þingmaður suðvesturkjördæmis í annarri umferð og ragnheiður elín árnadóttir öðrum þingmönnum suðurkjördæmis í þriðju umferð ræðumenn fyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð verða katrín jakobsdóttir menntamálaráðherra í fyrstu umferð í annarri svandís svavarsdóttir umhverfisráðherra og í þriðju umferð björn valur gíslason áttundi þingmaður norðausturkjördæmis fyrir framsóknarflokk tala sigmundur davíð gunnlaugsson áttundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður í fyrstu umferð í annarri siv friðleifsdóttir sjötti þingmaður suðvesturkjördæmis og í þriðju umferð sigurður ingi jóhannsson þriðji þingmaður suðurkjördæmis fyrir hreyfinguna tala í fyrstu umferð birgitta jónsdóttir níundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í annarri umferð margrét tryggvadóttir tíundi þingmaður suðurkjördæmis